forseti tekur undir þau sjónarmið hæstvirtur forsætisráðherra það væri gott ef háttvirtir þingmenn mundu fjölmenna í salinn það er samkomulag um skiptingu ræðutíma milli þingflokka og nú eru komnir í salinn þeir háttvirtir þingmenn sem eru fyrstir á mælendaskrá þannig að forseti telur rétt að láta umræðuna halda áfram